Herr Präsident! Vielen Dank auch für die Blumen, die mir hier überbracht worden sind! Ich weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein halbes Stündchen früher, als wir normalerweise anfangen, aber das kann doch jetzt wirklich nicht der Grund dafür sein, dass es hier so leer ist. Sie müssen bitte bedenken, dass draußen die Frühschicht schon dreieinhalb Stunden abgerissen hat. Normalerweise gehen die dann nach noch einmal so viel Arbeit nachhause. Also ich glaube, wir sollten uns da mal nicht so anstellen. Abgesehen davon bin ich sowieso heilfroh, dass draußen die ganzen Nichtregierungsorganisationen, die regionalen Behörden und teilweise sogar die nationalen Behörden uns viel intensiver zuhören und mit uns zusammenarbeiten wollen, als das hier im Parlament der Fall ist. Ich danke jedenfalls allen, die hier hergekommen sind und sich an der Diskussion beteiligt haben! Die lange Geschichte von LIFE ist sicherlich auch immer eng mit dem Parlament verknüpft.

Und in den letzten 20 Jahren war es wirklich ein großer Erfolg. Ich danke Ihnen, wenn Sie sagen, Herr Potočnik, dass Sie ein Auge darauf haben wollen, dass die Exekutivagentur auch wirklich in die Lage versetzt wird, unser LIFE Programm und ich sage wirklich bewusst unser LIFE Programm ordentlich umzusetzen.

Aber ich finde, die traditionellen Projekte auch im Klimabereich gehören mit dazu, und die NGO werden es Ihnen mit Sicherheit danken.

Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Schattenberichterstatterinnen und Schattenberichterstatter! Ich finde, wir waren ein tolles Team! Und vor allen Dingen ich muss es noch einmal sagen vielen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl der individuellen Berichterstatter als auch der Fraktionen und ganz besonders ich weiß, das gehört sich möglicherweise gar nicht ganz besonders möchte ich meiner Mitarbeiterin, Katharina Peschen, danken. Ohne sie gäbe